Eine Studie im Auftrag des Europäischen Parlaments belegt, dass den Mitgliedstaaten der Europäischen Union jedes Jahr 190 Milliarden Euro durch Gewinnverlagerungen, steuerliche Sonderregelungen, ineffiziente Steuererhebungen und ähnliche Praktiken verlorengehen. Die Bekämpfung aggressiver Steuerplanung multinationaler Konzerne hat angesichts dieses Volumens höchste Priorität, und der vorliegende Bericht leistet hier einen wertvollen Beitrag zur transparenten Gestaltung, Koordinierung und Harmonisierung im Bereich der Körperschaftsteuer der EU.

Im vorliegenden Bericht findet sich eine Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielen, fairen Steuerwettbewerb zwischen Konzernen und KMU zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Besteuerung tatsächlich am Ort der Leistungserbringung erfolgt.